Datorită implementării cu succes a planului european pentru redresare economică, în următorul an, 2010, vom simți o ușoară ameliorare pentru statele membre din Uniunea Europeană. Țările din centrul și estul Uniunii Europene au fost afectate de criza economică în mod diferit în timp ce în Polonia s a înregistrat o ușoară creștere economică, această țară evitând criza, România și Ungaria au fost foarte afectate de criza economică. România a trecut anul acesta printr o criză economică fără precedent, amplificată și de o gravă instabilitate politică generată de socialiști, care au dorit să iasă de la guvernare în scop electoral datorită următoarelor alegeri prezidențiale.

Ieșirea socialiștilor de la guvernare și introducerea în Parlament a unei moțiuni de cenzură, au lăsat România timp de două luni de zile cu un guvern interimar cu atribuții reduse, care nu a putut finaliza și adopta în Parlament un proiect de buget.

Guvernul elvețian, însă, a hotărât să ne acorde un împrumut nerambursabil în valoare de aproximativ 120 de miliarde de euro.